Lo que acaba de decir ahora sobre el tema de Israel y Palestina me consta que seguro que ha sido uno de los temas más duros que ha tenido que lidiar. Le doy todo el apoyo, y desde luego, comparto mucho de lo que ella ha dicho en una situación que lógicamente no se va a resolver inmediatamente, pero en la que todos intentamos de buena fe, desde distintos ángulos de vista, participar para que haya por fin una paz, que dará la estabilidad no solo a la región, por este conflicto terrible que lleva años desgastándola, sino también a nosotros, los europeos, y al resto del mundo. Enhorabuena, vicepresidenta, por el trabajo realizado.

Somos, al fin y al cabo, la Unión Europea e Israel, democracias que nos esforzamos por promover en todo el mundo nuestros principios y nuestra visión de un mundo que respete el derecho a la asistencia de los demás Estados y pueblos. Israel está preocupado por su seguridad. Es lógico y normal. Todos hemos visto cómo empezó la nube de cohetes que salieron de Gaza. No es menos cierto, también, que convendría que no hubiese escaladas, y saludamos que, al final, esto se haya frenado. No podemos nosotros hacerlo con nuestras declaraciones y siempre tengo un poco la sensación de que estamos hablando siempre en función de lo que dicen los americanos. A ver si ya en la Unión Europea reaccionamos y actuamos por nuestra cuenta en este asunto. Creo que podemos contribuir al diálogo, podemos contribuir a la paz a nuestra manera. Yo creo que es importante no dejarse llevar por los tuits y por las declaraciones. Creo que es importante que trabajemos, que vengan miembros de la Knesset, como van a venir ⸺yo lo he pedido y vendrán, yo creo, dentro de dos semanas al Pleno de Estrasburgo⸺

Y luego, el trabajo que podemos hacer. Lo de los etiquetados en los productos de las zonas de los asentamientos creo que es un gran error.

Creo que sería necesario hacer una nueva aproximación que dé mayor prosperidad a la zona. Tal vez, con eso sí podamos ayudar efectivamente a poner fin a esto. Algunos compañeros comunistas de la extrema izquierda ya se ríen. Lógicamente, ya les escucharemos.

Creo que, entre palestinos e israelíes, la Unión Europea sí podría hacer la aproximación adecuada.

En mi intervención no ha habido ninguna referencia ni ningún ataque a Palestina. Veremos a ver lo que dicen algunos compañeros. Escucho con atención.